W naszej rezolucji potępiamy naruszanie praw człowieka i nadużycia służb bezpieczeństwa Madagaskaru wobec mieszkańców tego kraju oraz wzywamy do rozwiązania milicji politycznych, do pełnego poszanowania praw człowieka, praw obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych oraz do przywrócenia rządów prawa.

To, co jest potrzebne, to wolne, przejrzyste i uczciwe wybory zorganizowane pod kontrolą wspólnoty międzynarodowej i takie wybory, które będą zgodne ze standardami demokratycznymi.